Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo la responsabilità di bandire le chiacchiere e di dare risposte a Lampedusa e alla Sicilia, ai bambini, alle donne e agli uomini che cercano speranza e invece trovano la morte. Ieri, il Consiglio di giustizia e affari interni si è riunito a Lussemburgo, poche ore fa come sappiamo il Presidente e la Commissaria sono stati a Lampedusa. Timidi passi avanti sono stati compiuti verso il rafforzamento della responsabilità europea nella sorveglianza della frontiera marittima, che è frontiera, non solo dell'Italia, ma dell'Europa stessa. Serve molto di più che condoglianze e solidarietà! Vogliamo al più presto che la Commissione faccia proposte legislative per modificare le competenze dell'agenzia Frontex e che si rivedano i tagli al suo bilancio, si presentino nuove norme per i richiedenti asilo e modificando la direttiva 55 del 2001, va cambiata in Italia la Bossi Fini. La Commissione non si perda nell'ignavia del fine mandato.

Le Pen è disumano perché considera irrilevante che gli immigrati scappino dalle torture, dalla guerra atroce, dalle persecuzioni. A quei colleghi che tra due settimane saranno chiamati qui a discutere e votare nel merito che rappresentano paesi che si oppongono a tali passi in avanti ricordo che quelle vite spezzate, gridano non soltanto la coscienza ma soprattutto alla responsabilità di ognuno di noi!